Richiamo tutti al rispetto dei tempi, è inutile dirlo, anche perché siamo un po' in ritardo rispetto alla votazione delle ore